Señor presidente, soy canario, próximo al pueblo venezolano, que incluye a los descendientes de la comunidad canaria en Venezuela. He participado en todos los debates sobre Venezuela y advertí al alto representante Borrell de que no habría Pleno sin un debate sobre Venezuela. He votado las Resoluciones que intentan apoyar el cambio democrático en Venezuela y que exigen la unidad del Parlamento Europeo. Pero esto no es un debate sobre Venezuela, ni sobre el sufrimiento del pueblo venezolano.

Es un debate traído por quienes se oponen al Gobierno de España, porque están en minoría en el Congreso de los Diputados y pretenden, por tanto, banalizar, multiplicando los debates sobre Venezuela, la posición del Parlamento Europeo, haciéndole daño también al Parlamento Europeo y a su credibilidad, que tanto invocan. Porque nada perjudica tanto la credibilidad de las Resoluciones del Parlamento Europeo como la desunión en el Parlamento Europeo, intentando criticar al Gobierno de España a propósito del sufrimiento del pueblo de Venezuela. Por tanto, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, no hagan el ridículo ni rayen en lo grotesco.